Señor Presidente, señor Comisario, me uno a las manifestaciones de varios de los diputados que se han expresado a favor de un presupuesto consistente, que sirva para salir de la crisis, para crear empleo y para resolver la vida diaria de los ciudadanos europeos.

Todos ellos se refieren a los ciudadanos la puesta en marcha de la Iniciativa Ciudadana Europea, la realización del Año Europeo de la Ciudadanía en 2013 y también la Comunicación dirigida a los ciudadanos. Debemos tener presente que 2014 es año electoral y que los ciudadanos europeos volverán a expresar su posición sobre el futuro que quieren para Europa. Creemos que todas las acciones de comunicación deben ser estratégicas, no solo para asuntos constitucionales, sino para el conjunto de la Unión.